Többé kevésbé egyetértek azokkal, amiket Ön mondott, viszont egy aspektusra szeretnék rákérdezni az Ön véleményét megtudakolandó nevezetesen, hogy a most éppen csetlő botló TTIP tárgyalások során Ön látja e, hogy maga az egyezmény kellő védelmet ad a szociális jogok tekintetében,